Este vorba de principiile și valorile pe care dumneavoastră le ați reamintit, pe care românii, și nu numai politicienii români, ci și cetățenii României le respectă. Aș dori să vă reamintesc una din obligațiile fundamentale ale liderilor în Uniunea Europeană și ale cetățenilor ei aceea de a apăra democrația, diversitatea culturală și organizarea puterilor publice ale statelor membre la nivel național. Ați putea să îmi spuneți, doamnă Reding, în mod concret, care sunt prevederile constituționale pe care procedura de suspendare, prevăzută în Constituția statului român, le a încălcat?

Mai mult, poporul a validat această procedură prin 7,4 milioane de oameni, care au votat pentru demiterea unui președinte. Sigur, doamnă Reding, în Uniunea Europeană poate popoarele nu contează pentru unii dintre dumneavoastră. Pentru marea majoritate a celor care stăm în această sală contează, doamnă Reding, pentru că aș dori să vă reamintesc ceea ce spunea Jean Monnet nu veți reuși să faceți mai multă Europă dacă veți coaliza statele, ci va trebui să facem mai multă Europă unind oamenii. Ceea ce s a întâmplat în această vară, intervenția dumneavoastră brutală în proceduri constituționale legitime și legale în statul român, nu a făcut decât să dezbine oamenii.

Susțin o Europă a diversității, sunt convinsă că împreună vom fi mai puternici. Dar nu vom fi, doamnă, mai puternici printr un partizanat politic manifest. Nu vom fi niciodată mai puternici dacă ne privilegiem ideologiile și familiile politice. Vom fi mai puternici, doamnă Reding, atunci când vom ști ce înseamnă diversitate culturală, când vom cunoaște ceva despre țările pe care le judecăm, când le vom respecta tradițiile și, mai ales, când vom respecta principiile fundamentale ale Uniunii Europene.